hæstvirtur forseti almennt er ég þeirrar skoðunar að lög eigi að vera skýr og að lögum beri að hlíta ef það er vilji löggjafans að banna auglýsingar á áfengum drykkjum á að hlíta því banni það á að fara að þeim lögum ef við erum ósammála þessu breytum við lögunum og heimilum auglýsingar á áfengum drykkjum þetta þingmál sem ég tala hér fyrir en

sjötta skipti það hefur verið flutt fimm sinnum áður og ekki fengið afgreiðslu þess vegna er það núna eina ferðina enn lagt fram að nýju

bæði almennt á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar hér á landi og hefur verið svo lengi það hefur þó aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkja reyni að koma þeim á framfæri í auglýsingum með því að nota líkar umbúðir og nöfn á óáfenga drykki sem þeir svo auglýsa flutningsmenn vilja með frumvarpi þessu reyna að loka því gati sem virðist vera á löggjöfinni þannig að framleiðendur og dreifingaraðilar geti ekki farið í kringum bannið eins og að framan er lýst á árinu tvö þúsund og eitt kom út skýrsla á vegum ríkislögreglustjóra um áfengisauglýsingar þar kemur meðal annars fram að í noregi taki bann við áfengisauglýsingum einnig til auglýsinga á vörum með sömu merkjum eða einkennum í niðurstöðum nefndarinnar er að finna tillögu um að sú leið verði einnig farin hér á landi það er vilji okkar að þetta verði gert og farið að þeirri ráðgjöf sem hér er vísað til úr þessari skýrslu ég ætla að lesa hér þær setningar sem snúa sérstaklega að þessu með leyfi forseta það sem vekur sérstaka athygli við norsku löggjöfina er áherslan sem lögð er á að menn geti ekki komist fram hjá banninu með því að auglýsa vöru sem heimilt er að auglýsa en með svo sterkri tilvísan til vöru sem ekki er heimilt að auglýsa að í raun er verið að auglýsa þá vöru með því að auglýsa tiltekna vöru sé í raun verið að auglýsa aðra vöru þá virðist löggjöfin skýr og nútímaleg tilvitnun lýkur í þessa skýrslu sem er frá árinu tvö þúsund og eins og var unnin á vegum ríkislögreglustjóra ég hef margoft orðið var við það að hér í umræðu um þetta mál að þingmenn eru mér almennt sammála um það meginsjónarmið

að fara fram hjá lögunum og nýta sér glufuna sem er að finna í þessari löggjöf mig langar að beina orðum mínum sérstaklega til ríkisútvarpsins til sjónvarpsins ég vil beina orðum mínum sérstaklega til páls magnússonar útvarpsstjóra og spyrja hvers vegna hann láti það viðgangast að dagskrá til dæmis kastljóssins sé aftur og ítrekað rofin til þess að fremja það sem ég kalla í reynd lögbrot það eru sýndir einstaklingar að bjórþambi og það gengur þvert á anda laganna ég hef áður beint þessum spurningum til fyrrverandi menntamálaráðherra og jafnan fengi þau svör að fjölmiðlarnir beri í reynd ekki ritskoðað auglýsingar ef bókstafur laganna er ekki brotinn vegna þess að þeir sem eru ekki mjög sjóndaprir eða fara upp að skjánum þeir munu eflaust geta lesið að umræddur bjór sé léttöl bak áfengur þannig er farið á bak við bannið nú hefur sjónvarpið og þá ekki síst kastljósið sýnt okkur að það er afar sómakært eða vill vera afar sómakært hvað áfengisneyslu áhrærir ég spyr er nú ekki kominn tími til að sýna þann sóma í verki háttvirtur útvarpsstjóri páll magnússon